Sehr geehrte Frau von der Leyen, ich komme nicht umhin anzuerkennen, dass Sie in Ihrem Schreiben an unsere Fraktion viele unserer Forderungen aufgenommen haben.

Das könnte mich freuen, bliebe da nicht der nagende Verdacht, dass die Mitgliedstaaten diese Ihre Zusage im Rahmen der Verhandlungen so klein machen, bis sie nicht mehr wiederzuerkennen sein wird, und das mit den christdemokratischen Regierungen vorneweg.

Nun könnte ich Ihnen durchaus einen Vertrauensvorschuss gewähren, aber dagegen sprechen für mich institutionelle und sehr grundsätzliche Argumente. Im Wahlkampf habe ich für den sozialdemokratischen Spitzenkandidaten geworben einen Niederländer namens Frans Timmermans und auch da habe ich mich nach politischen gemeinsamen Zielen und nach Werten entschieden und eben nicht nach Staatsangehörigkeit. Und ich habe meinen Wählerinnen und Wählern versprochen das haben alle sozialdemokratischen Kandidatinnen und Kandidaten von der SPD getan dass wir nur einen Spitzenkandidaten wählen werden. Und ich habe vor, und wir 16 haben vor, dieses Versprechen zu halten. Viele, nicht nur in diesem Haus, haben den Spitzenkandidatenprozess als Gewinn für die europäische Demokratie gelobt. Meine Sorge ist, dass wir heute den Abgesang auf den europäischen Spitzenkandidaten erleben.